Natomiast na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę przy tej okazji. Pojawiają się od czasu do czasu nowe inicjatywy nie mówię o programach pilotażowych, raczej o takich jak Europejski Rok Dziedzictwa wyznaczony na 2018 rok i chcę wyraźnie podkreślić, że poszukiwanie w programie Kreatywna Europa środków na sfinansowanie takich jednorocznych przedsięwzięć dedykowanych jest poważnym błędem.